Madame la Présidente, avoir su trop tard, avoir compris trop tard,, avoir agi trop tard, c'est probablement, pour reprendre l'expression de MacArthur, les deux mots qui résument au mieux l'attitude de l'Union européenne sur la crise sanitaire. Alors que le tsunami arrivait, que des mesures de confinement drastiques étaient décrétées, en Chine notamment, l'Union européenne s'est contentée, dans un premier temps, de rappeler à l'ordre tous les États qui ont eu le bon sens de rétablir des contrôles aux frontières nationales pour se prémunir et ralentir la progression du virus, et de faire des tutos pour se laver les mains. Mais rien sur les masques, rien sur les productions de tests, rien sur la relocalisation de nos filières de médicaments, à tel point que cette inertie a jeté de nombreux pays, comme l'Italie, dans les bras de la Chine. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est censé marquer l'acte de naissance de l'Europe de la santé. Mais cette Europe de la santé existe déjà depuis des années, lorsqu'il s'est agi de taper des États au portefeuille en leur imposant des cures d'austérité drastiques, notamment dans les services publics.

Poussée par l'Union européenne, l'Espagne a elle même réduit ses dépenses de santé de 11 sur la dernière décennie. Et aujourd'hui, ce n'est pas sans un certain cynisme que la Commission demande à l'Espagne d'investir dans la santé, précisément pour réparer des problèmes structurels révélés par l'épidémie.

Si la santé publique en tant que telle doit rester de la compétence exclusive des États, nous sommes évidemment favorables à une coopération entre nations souveraines face à la pandémie, notamment pour le financement de projets de recherche, les sommes à débloquer étant évidemment considérables. Mais pour que cette coopération soit efficace, elle doit s'organiser de la façon la plus souple possible, entre États, plutôt que d'être placée sous l'égide d'un organe centralisé et bureaucratique.